Pani de Vos bola Holanďanka a počas viacerých desaťročí bola predsedníčkou medzinárodného hnutia ATD Quart Monde. Vďaka jej iniciatíve bol založený inštitút pre sociálny výskum, ktorý podporoval boj proti extrémnej chudobe v rodiacom sa európskom spoločenstve.

Vďaka tejto iniciatíve máme špeciálneho spravodajcu OSN pre extrémnu chudobu a ľudské práva. Po prvých voľbách do Európskeho parlamentu podnietila vznik výboru ATD Quart Monde v čase, keď ešte neexistovali intergroups. Želám si, aby jej politické názory a aktivity v rodine ATD Quart Monde pohli našim svedomím a aby sme si uvedomili na všetkých rozhodovacích úrovniach, že extrémna chudoba v EÚ i všade vo svete je porušovaním ľudských práv.